Die beste Strategie nützt nichts, wenn wir die Ursache des Übels nicht erkennen, wenn wir das Haupthindernis der Inklusion einfach weiter ignorieren und tabuisieren, wenn wir den Ursprung des Scheiterns nicht bekämpfen.

Wir brauchen echte gleichberechtigte Teilhabe und Einbeziehung der Menschen mit Roma Hintergrund von Anfang an und auf allen Ebenen.

Der Zugang der NGO zu den Mitteln darf nicht an der Bürokratie scheitern, und wir müssen Strategien zur Bekämpfung von Korruption ausweiten. Leuchtturmprojekte, die bei der Inklusion von Menschen mit Roma Hintergrund erfolgreich sind und nachhaltig wirken, diese Projekte nehmen wir uns zum Vorbild für ein neues Roma Framework